Kultura, ale także obszar edukacji, to nie jest najlepszy obszar do poszukiwania środków finansowych na nowe projekty.

Jeżeli się tak jednak dzieje, to zgodnie z opinią Komisji Kultury i Edukacji, którą reprezentuję, należy uczynić wszystko, aby te oszczędności były minimalne.